6. Helaas zijn er mensenlevens verloren gegaan en op Sint Maarten is de schade erger dan gedacht 90 van de gebouwen is beschadigd, één derde van de gebouwen is zelfs compleet verwoest. Direct zijn de betrokken lidstaten, Nederland en Frankrijk, begonnen noodhulp te verlenen en de Europese Commissie heeft zich daarbij aangesloten, zeer terecht en ik denk dat het ook kan op grond van artikel 198 van het Verdrag. Maar er is meer nodig dan noodhulp alleen. We hebben veel relaties met het Caribisch gebied en we weten bovendien dat het klimaat onvoorspelbaarder en grilliger wordt. Dus we moeten de bewoners weerbaarder maken en dat kan door betere planning, betere gebouwen, noodvoorraden aanleggen en dergelijke.

Sommigen zeggen dat de regeltjes dat verhinderen, maar nood breekt wet.